Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben den Emissionshandel damals eingeführt, wir haben sehr intensiv gestritten, und damals fiel die Entscheidung für ein marktwirtschaftliches System. Und es gab auch die feste Zusage, da wird nicht eingegriffen.

Wir greifen ein, weil die staatlichen Kassen nicht genug Geld kriegen.

Das war doch kein System, um die Kassen der Mitgliedstaaten voll zu machen, sondern das war ein System zur CO Minderung. Wir werden, wenn wir jetzt eingreifen, nicht nur Glaubwürdigkeit verspielen und Verlässlichkeit, sondern wir werden auch die Strompreise hochtreiben.

Es macht eben keinen Sinn, hektisch eine Maßnahme nach der anderen zu beschließen, sondern es ist jetzt endlich an der Zeit, sich die Wechselwirkungen anzuschauen.

Es ist totaler Unsinn, dass morgen der Emissionshandel gefährdet ist.